Naša reakcia by mala byť vecná, mala by sa zakladať na zisteniach našich orgánov a inštitúcií, ktoré majú oprávnenia šetriť porušovanie práva v Únii. List pána ministra Cohena, aj keď si ho veľmi vážime, nemôže nahradiť prácu našich vyšetrovacích orgánov. Preto, si myslím, že našim prvým krokom už dávno malo byť iniciovanie preverovania podozrení Europolom a jeho kybernetickou zložkou. A, prirodzene, o všetkých podozreniach či zisteniach by sme potom mali informovať našich amerických partnerov. Vážená pani komisárka, očakávať, že naši občania budú dlhodobo tolerovať nečinnosť ich orgánov, ktoré im majú garantovať ochranu ich práva na súkromie, je insitné. Európski občania, najmä tí mladší, sú stále viac rozhľadení a vzdelaní a vedia dobre identifikovať, aké sú naše povinnosti.